Je poľutovaniahodné, že Bielorusko zostáva jednou z problematických krajín Východného partnerstva, pokiaľ ide o dodržiavanie zásad demokracie, ochrany ľudských práv a občianskych slobôd. Napriek rôznym politickým nástrojom a sankčným opatreniam v prospech zlepšenia situácie v tejto krajine je veľmi malý. Som preto rád, že máme report z odporúčaniami, ako by sa Únia mala k tejto krajine konštruktívne postaviť.

Odstránenie káuz politických väzňov, diskriminácia občianskej spoločnosti, nedemokratických praktík obmedzovania občianskych slobôd, to všetko sú základy skutočných partnerských vzťahov.